Seitdem der Ausstieg aus der Milchquote beschlossen wurde, werden Sie, Herr Kommissar, immer wieder beäugt, wie Sie sich verhalten, was Sie aktiv tun, um den Ausstieg sinnvoll zu begleiten.

Aktuell hatten wir ein Jahr der regionalen Überproduktion, einen Anstieg der Weltproduktionsmenge kein Wunder, wenn zuvor auf dem Markt ein Unterangebot zu verzeichnen war, das zu höheren Preisen führte. Hinzu kam in den letzten zwei Jahren ein Anstieg der Betriebskosten von etwa 20 vor allem durch direkte und indirekte Energiekostensteigerungen. Der Markt reagierte auf das erhöhte Angebot normal und geriet unter Druck.

Derzeit stabilisiert sich der Markt wieder, da die Landwirte sich marktfähig zeigen und ihre Produktion stärker als saisonal üblich drosseln. Die beklagten Preissenkungen haben zu einer Nachfragesteigerung auf dem Markt geführt. Der gesunkene Eurokurs fördert die Absatzfähigkeit auf dem globalen Markt, europäische Milchprodukte sind wettbewerbsfähig. Bei Käse wurden die Lagerbestände so gut abgebaut, dass jetzt wieder mehr Milch für die Käseproduktion benötigt wird.

Kommen wir zur Kommission Wenn der Markt funktioniert, wozu brauchen wir dann noch eine Superabgabe? Ist sie nur dazu da, Eigenmittel der EU zu requirieren? Oder ist es nicht an der Zeit, die Superabgabe endlich von der nationalen Verrechnungsebene auf die europäische Ebene zu heben?